Víte, my můžeme odhlasovat v tomto sále dokonce i to, že zítra ráno nevyjde slunce, ale ono stejně vyjde.

Já se odvolám na jednu poznámku, kterou řekl pan komisař Barnier, který řekl, že jednotný trh je příliš fragmentován. Já bych možná nepoužil slovo fragmentován, ale řekl bych, že je příliš rozmanitý, ekonomicky rozmanitý, sociálně rozmanitý, má za sebou různost historického vývoje. Proč o tom mluvím? Stanovování priorit pro národní rozpočty je něco, co je z mého pohledu neproveditelné. Každý národní parlament vede vážný politický souboj v parlamentní demokracii o to, co je jeho prioritou a co není jeho prioritou.